Šemeta ont prouvé par leur intervention, au début, qu'ils figurent parfaitement parmi cette espèce de sourds. Alors que la fameuse taxe sur les transactions financières fait l'objet d'un quatrième débat dans notre enceinte, n'est il pas étonnant que l'Union européenne ne soit guère plus avancée qu'il y a trois ans malgré toutes les déclarations d'intention de nombreuses parties prenantes? Celles d'aujourd'hui ne changeront rien à l'affaire, à savoir que la taxe sur les transactions financières est un dossier qui n'avance pas parce qu'il contient des vices de forme fondamentaux. Il n'est qu'à lire l'avis juridique des services du Conseil, qui ne sont pas l'expression d'un lobby quelconque, pour comprendre l'étendue du problème, à savoir les distorsions du marché unique, les incompatibilités avec les dispositions du traité et l'excès de pouvoir des États.

Voilà pourquoi je suis admirative devant le flegme de la Commission européenne, qui continue comme si de rien n'était, en affirmant que l'extraterritorialité, qui est à la base de cette proposition, ne peut être remise en cause. J'admire aussi tous ceux qui continuent de voir dans la procédure de la coopération renforcée un moyen commode pour contourner les difficultés et impliquer les vingt huit États membres d'une façon ou d'une autre. La volonté politique ne peut faire fi des réalités, comme l'intégration du marché unique et des marchés financiers, la compétitivité de notre continent ou même le droit international. En conclusion, Monsieur le Président, si la taxe sur les transactions financières doit voir le jour, il faudra bien répondre de façon cohérente aux objections de fond parce qu'il ne sert à rien de faire comme si cela ne fera pas bouger les lignes.